Ale myślę, że kiedy mówimy o kryzysie i chcemy odpowiedzieć na pytanie o źródła tego kryzysu, musimy sięgnąć do tego, co najważniejsze, do wspólnych korzeni, wartości republikańskich, gospodarczych i wolnego rynku.

pociągniemy za sobą szereg innych kłopotów w bardzo wielu miejscach świata.

Ale dzisiaj nie wystarczy mówić o kryzysie w kategoriach ekonomii, trzeba powiedzieć, że musimy przezwyciężyć polityczny kryzys w relacjach z USA.